Współpraca w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa obejmuje obecnie dwa główne kierunki basen Morza Śródziemnego oraz kraje objęte programem Partnerstwa Wschodniego. Chciałbym skupić się na tym drugim obszarze, odsuniętym nieco na bok przez niedawne wydarzenia w Północnej Afryce. W omawianym dziś sprawozdaniu pochwalić należy przede wszystkim zapis o konieczności utrzymania rozsądnego poziomu równowagi miedzy Wschodem a Południem. Jest to ważne ze względu na to, iż państwa objęte programem Partnerstwa Wschodniego mają realną perspektywę przystąpienia do Unii Europejskiej oraz są w trakcie wdrażania programów i reform będących częścią negocjowanych obecnie umów stowarzyszeniowych. Dobrym rozwiązaniem jest też proponowany przez Służbę Działań Zewnętrznych oraz Komisję Europejską mechanizm more for more, który o ile zostanie skrupulatnie wykorzystany stanie się dodatkowym ważnym bodźcem zachęcającym naszych partnerów do dalszych zmian i zbliżania ich systemów prawnych do europejskich standardów. Obejmuje to również kwestię poszanowania praw człowieka i podstawowych wartości.